Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous sommes ici réunis autour du cas de Nadya Savchenko, dont nous demandons la libération sans condition, car il s'agit à la fois d'un cas humanitaire et d'un cas politique. Un cas humanitaire, puisque Nadya Savchenko a engagé une grève de la faim qui met en péril sa santé depuis maintenant plus de trois mois, mais aussi un cas politique, puisqu'elle a été kidnappée en Ukraine, détenue comme un prisonnier de guerre en Russie et que, dans le cadre de l'Union européenne, nous avons formulé dans les accords de Minsk, des demandes précises. Ces demandes viennent d'être renouvelées à l'occasion du sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine, elles ont été portées par la haute représentante, Mme Mogherini, elles sont

C'est aussi un signal au regard de ce qu'est la politique de l'Union européenne, là aussi soutenue et validée par les Nations unies. Nous demandons donc que le président de cette assemblée s'adresse au président Poutine pour qu'enfin Nadya Savchenko puisse être libérée et retrouve l'autonomie de ses moyens afin de rentrer dans son pays, en Ukraine.